Ce sera donc probablement encore aux États de s'endetter davantage pour rembourser à travers le budget européen. Et, franchement, quelle ironie d'appeler ce fonds un Fonds de nouvelle génération, quand on va demander précisément à ces générations de payer le coût de cette dette qui va s'ajouter. Votre plan, au final, occulte un outil central qui pourrait pourtant nous permettre d'éviter l'austérité pour tous l'annulation de notre dette de la crise et la possibilité pour la BCE de prêter directement aux États sous forme de dette perpétuelle pour les protéger face aux spéculations du marché. Libérons les États du fardeau de la dette pour prendre le temps de décider sereinement de la direction que nous souhaitons donner à nos sociétés face à la crise du climat et des inégalités. En effet, il est absurde de discuter aujourd'hui du moyen le plus rapide de renouer avec les mythes de la croissance infinie et de l'équilibre budgétaire.

diriger. Pour nous, c'est clair pas un euro d'argent public ne doit permettre de supprimer des emplois, comme Renault en France, pas un euro d'argent public ne doit être dépensé pour maintenir sous perfusion un système productiviste en déliquescence. Le greenwashing qui consiste à sauver sans condition des industries dépassées appartient précisément à votre génération et aux générations passées. Conditionnons plutôt le soutien public à des contreparties sociales, écologiques, de partage des richesses, de maintien de l'emploi, de gel des dividendes ou de reconversion écologique.